Herr Präsident!

Und ich wundere mich, dass der Vorsitzende der China Delegation, der Kollege Leinen, der jetzt weg ist, hier so tut, als sei das nur ein Statement gewesen.

Und wenn diese Art der Drohung weitergeht, dann kann es für die Europäische Union nur eine Antwort geben Wir müssen Taiwan diplomatisch anerkennen!

Und wir müssen Taiwan helfen, damit die Chinesen mit ihren Druckmitteln die Taiwanesen nicht aus den internationalen Verträgen und Verhandlungen weiter hinauswerfen.